Herr Präsident! Zuerst mein Dank an den Berichterstatter vielen Dank! Ich muss allerdings sagen, wir sollten uns die Frage stellen Wenn die europäischen Regierungen glaubhaft mit Drittstaaten, mit den USA verhandeln wollen, wie wollen sie das denn machen, wenn sie auf der einen Seite eine Datenschutzgrundverordnung blockieren, wenn eine deutsche Bundesregierung, eine CSU, CDU, SPD, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung selbst einführen will?

Ich finde es ja schon einmal gut, dass wir im Europäischen Parlament seit Januar endlich auf Druck der Abgeordneten selbst verschlüsseln können, das wurde höchste Zeit! Ich glaube aber auch, dass wir dringend eine Unabhängigkeit von US Playern brauchen. Wir müssen stärker in eine europäische Server Dezentralisierung gehen. Kein europäisches Internet das funktioniert nicht und das wollen wir nicht. Aber wir haben viele intelligente, innovative Start ups, die gerade hier einen Unterschied machen können.